hvað fyrsta atriðið snertir þá þarf alþingi að gera upp við sig hvort ráðist verður í frekari rannsóknir á starfsemi lífeyrissjóðanna en þegar hefur farið fram og ef svo er þá á hvaða forsendum það skuli gert við umræðuna hefur verið vísað í fyrri samþykktir þingsins nokkuð sem þingnefndir sem fjalla um þessi mál eða þingnefnd þarf að taka til skoðunar mér finnst um margt sá texti sem er í þingsályktunartillögu sem háttvirtur þingmaður eygló harðardóttir er fyrsti flutningsmaður að góður þar er grunnhugsunin sú að metnar skulu afleiðingar af lagabreytingunum sem gerðar voru vorið nítján hundruð níutíu og sjö á lífeyriskerfinu sem lífeyriskerfið grundvallast á fram á þennan dag og reynt að setja fram tillögur til úrbóta það er að sjálfsögðu verkefnið þetta snýr að fortíðinni

skortir pínulítið á þykir mér að svo sé gert ég nefni dæmi menn eru að tala og slá fram fullyrðingum um tap lífeyrissjóðanna á árunum tvö þúsund og átta tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu án þess að hafa hliðsjón af því sem gerðist í aðdraganda hrunsins það eru ýmsir þingmenn sem hafa bent á þetta við umræðuna það breytir því ekki að lífeyrissjóðirnir urðu fyrir verulegum skakkaföllum í hruninu og við eigum að draga lærdóma af því annað sem ég vil nefna varðandi samtímann er að horfa til stöðu lífeyrissjóðanna núna og setja þá ekki undir sama hattinn

til dæmis gamla kerfið hjá hinu opinbera og nýja kerfið hjá hinu opinbera og hræra síðan öllu saman það er ekki saman að jafna skuldbindingum ríkisins gagnvart eldra kerfinu annars vegar og nýja kerfinu sem tók til starfa í ársbyrjun nítján hundruð níutíu og sjö hins vegar menn hafa talað um það jafnvel virtir embættismenn sem fjalla um þessi mál að það eigi að skuldfæra í bókhaldi ríkisins skuldbindingar a deildar lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins það er af og frá að það eigi að gera að mínu mati einfaldlega vegna þess að skuldbindingar ríkisins felast einvörðungu í breytilegu iðgjaldi einvörðungu menn hafa teflt þarna fram stórum upphæðum fjörutíu og sjö milljörðum og þar er um að ræða annars vegar áfallnar skuldbindingar upp á fjóra milljarða og hins vegar framtíðarskuldbindingar upp á fjörutíu og þrír milljarðar við erum að tala þar um heildarskuldbindingar upp á fjörutíu og sjö milljarða þá eru menn að horfa til þess að kerfinu yrði lokað og síðan ekki söguna meir og hvað mundi síðan gerast og hvað benda tryggingafræðilegir útreikningar til að mundi gerast á næstu áratugum gagnvart þeim sem nú eru í sjóðnum og kæmu engir inn til viðbótar en skuldbindingar ríkissjóðs varðandi a deildina snúa einvörðungu að iðgjaldinu öðru máli og það á að mínum dómi alls ekki að skuldfæra í bókum ríkisins eins og haldið hefur verið fram í fréttaumfjöllum að undanförnu öðru máli gegnir um skuldbindingar gömlu deildarinnar b deildarinnar þar var það gert í árslok nítján hundruð níutíu og sex eða þá um áramótin að deildinni var lokað fyrir öllum nýliðum það fór enginn nýr starfsmaður inn í b deildina og þá gefur auga leið að ef ekki komu nýir til að greiða iðgjöldin að þar hlaðast upp skuldbindingar sem eru á ábyrgð ríkissjóðs að sjálfsögðu menn tala um það af ótrúlegri léttúð að ríkið eigi jafnvel að hlaupa frá þessum skuldbindingum

að lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins gamla b deildin sem var að hluta til að verulegu leyti gegnumstreymissjóður fjármagnaði eða niðurgreiddi almannatryggingakerfið að verulegu leyti

það munar svo litlu að borga í lífeyrissjóðinn við værum allt að því eins vel sett ef við fengjum greiðslur úr almannatryggingakerfinu og þetta er veruleikinn á meðan lífeyrissjóðirnir á almennum vinnumarkaði voru að byggja sig upp þá var og réttilega að mínum dómi til jöfnunar lífeyriskerfi opinberra starfsmanna látið niðurgreiða það þetta eru hlutir sem þarf að horfa til þegar menn eru að horfa í skuldbindingar ríkissjóðs og líka hins

upphæðir sem voru teknar út úr lífeyrissjóðnum til uppbyggingar í samfélagslegum verkefnum eins og í húsnæðiskerfinu sem ríkið tók án þess að greiða vexti þetta eru staðreyndir sem er ekki hægt að horfa framhjá þetta snýr að samtímanum og hvað þá með framtíðina öll viljum við hafa tryggingu fyrir öryggi á efri árum búa við tryggt lífeyriskerfi stóra spurningin núna er hvernig við förum að því að byggja það upp þegar við vorum lítil þá settum við sum hver pening í sparibauk og sumir hafa litið á lífeyriskerfið sem eins konar sparibauk

nema að því leyti að þegar við tökum peningana úr sparibauknum ef við gerum það eftir mjög langan tíma þá hefur verðgildi krónunnar sem þangað var sett rýrnað verulega nema eitthvað annað komi til það sama mundi gilda í sparibauknum lífeyriskerfi ef ekki kæmi eitthvað annað til jú hvernig tryggjum við þá kerfið það getum við gert með ýmsum hætti en hvaða fyrirkomulag sem við höfum hvort sem við höfum gegnumstreymiskerfi

þá gilda nákvæmlega sömu lögmál það þarf að taka verðmæti út úr efnahagskerfinu á hverjum tíma og færa það yfir til lífeyrisþega og spurningin nýr þá um þetta hversu öflugt er efnahagskerfið og hve aflögufært er það til að láta þessi verðmæti af hendi fyrr á tíð má segja að verðtrygging íslendinga hafi verið syndandi í sjónum það var sjávaraflinn það var fiskurinn það var okkar verðtrygging svo færðist hún upp á landið með fjölbreyttara atvinnulífi það var verðtryggingin okkar það er okkar efnahagslíf þess vegna sagði ég þegar ákvæðið var sett inn í lögin og menn sumir eru að gera lítið úr árið nítján hundruð níutíu og sex um að lífeyrissjóðirnir ættu að sækjast eftir hámarksávöxtun að þarna væru menn skammsýnir vegna þess að það getur verið heppilegra að vera varkárari og horfa til lengi tíma jafnvel þó ávöxtunin sé lægri ef það er til þess fallið að styrkja efnahagslífið það var sú röksemd sem ég hef sett fram og haldið fram öll þessi ár en hvað gerum við þá það hefur sýnt sig að lífeyrissjóðirnir eru allt of aflögufærir og eru langt umfram getu íslenska efnahagskerfisins að taka á móti lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins fjárfestir í hverjum einasta mánuði tvo milljarða króna lífeyrissjóðirnir í landinu fjárfesta um hundrað tuttugu milljarða á ári hvað gerðum við þá við bjuggum til þær reglur að hluti þessa fjármagnsyrði fjárfesta hér og mönnum þótti það gott til uppbyggingar hér á landi og hluti færi úr landi

að við íhugum núna hvort við eigum að búa til nýja blöndu nýjan kokteil þar sem við í fyrsta lagi hverfum frá þeirri hugsun að leggja af nánast almannatryggingakerfið við styrkjum það í annan stað smíðum við og styrkjum sjóðakerfið sem við búum þegar við í þriðja lagi finnst við langtímagrundvöll til dæmis í nýjum auðlindasjóði að hann yrði notaður meðal annars til að styrkja lífeyriskerfi landsmanna þetta er umræða sem þarf að fara fram núna á komandi mánuðum og missirum við eigum ekki að hrapa að niðurstöðu en það er mikilvægt að hún fari fram